Es fehlt an den elementaren Teilen. Es braucht zum Beispiel eine klare Definition von Whistleblowing, es braucht ein Anhörungsrecht für Whistleblower, es braucht unabhängige Anlaufstellen, die über Rechte, Pflichten und Möglichkeiten aufklären, und nicht zuletzt auch genaue Bearbeitungsfristen für die zuständigen EU Institutionen.

Ich denke, es ist eine einzigartige Möglichkeit, hier Verbesserungen zu erzielen.